Notre Parlement, dès le mois d'avril dernier, a donc exigé de débattre de ce sujet dès qu'il est sorti des cartons du gouvernement israélien, et ce avant même que les députés israéliens aient pu en discuter. Cela est d'autant plus condescendant excusez moi, mais c'est le terme que ce projet de loi est aujourd'hui et cela a été dit considérablement modifié. C'est effectivement faire insulte aux travaux de nos collègues de la Knesset que de penser que c'est notre question orale, ici, dans ce Parlement, qui a fait évoluer les choses. C'est méconnaître totalement la mentalité israélienne et la vitalité du processus démocratique, des ONG et des parlementaires israéliens.

Je rentre moi aussi d'Israël, je suis revenue ce samedi. J'ai rencontré des députés de Kadima, du Labour, certains du Likoud et je peux vous assurer qu'ils travaillent depuis des mois avec les ONG sur cette question là. Ils ne nous ont pas attendus. Alors je ne comprends pas toutes les démocraties du monde et cela a été dit aussi évoluent vers davantage de transparence, d'éthique, de responsabilité des acteurs publics.